Während in Katowice bei der COP 24 die Umsetzung von Paris besprochen wird, feiert die COP 14 dieses Jahr in Ägypten ihren

Dies nehmen wir zum Anlass, um nochmals und verstärkt darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, unsere Biodiversität weltweit zu schützen.

Dafür ist es wichtig, die Bemühungen um die Verwirklichung der 2020 Ziele zu verstärken, einen stärkeren Durchführungsmechanismus ähnlich wie in Paris einzuführen und ausreichende Finanzierung sicherzustellen. In der Entschließung gehen wir auf sechs Punkte ein, zwei möchte ich explizit nennen unsere Forderung nach einem robusten internationalen Rahmen für die Zeit nach 2020 wir sind für Leistungsindikatoren, auch das ist ein zentraler Punkt für die Wirksamkeit des 2050 Strategieplans und auch insbesondere die Herausstellung der positiven Beiträge der Forst und Landwirtschaft zur